Dennoch bleibt meine Frage Wie kann es bei einer so wichtigen Frage, wo mit dem Euro spekuliert wird, zu einem so wichtigen Zeitpunkt wie jetzt sein, dass Ihre Meinung mit Frau Merkel oder Herrn Sarkozy oder mit anderen Regierungschef unabgestimmt erscheint?